Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che da parte nostra c'è sempre un po' di perplessità quando si parla dell'allargamento e, anche in questo caso, non possiamo sottrarci a questo punto di vista, nel senso che, soprattutto per quanto riguarda il Kosovo, crediamo che le problematiche di questo paese siano numerose e siano anche molto difficili da risolvere nel giro di pochi anni.

ma poi pensiamo anche al tasso di disoccupazione e ai tassi economici che ha il Kosovo. Io ho una preoccupazione, perché nel momento in cui dovessimo liberalizzare questo paese la paura è che magari ci sia un grosso afflusso di immigrati, come per esempio l'Italia, che già hanno un tasso di disoccupazione molto elevato. Poi c'è una cosa che mi dispiace più di tutte le altre, ovvero tutti quei fondi che noi diamo a questi paesi in preadesione. Ma con la situazione critica delle nostre economie interne, perché abbiamo dovuto dare negli ultimi sette anni seicentotrentacinque milioni di euro al Kosovo? È qualcosa che i nostri cittadini fanno fatica a comprendere. Guardo anche il dato della Serbia un miliardo trecentottantacinque milioni di euro negli ultimi sette anni. Sono cose che se io vado a dire al mio elettorato, probabilmente non ci crede neppure, ed è una cosa che purtroppo avviene e chiedo che venga rivista.